Die Situation in Burkina Faso ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie unsere Politik bei der Bekämpfung des islamistischen Extremismus in Afrika, im Nahen Osten gescheitert ist. Ich halte es für wahrscheinlich, dass das Chaos, das in diesem Lande jetzt wütet, zu einer Massenmigration führen könnte, wenn die Bevölkerung Sicherheit sucht sei es in den Nachbarländern oder in Europa.

Wir können nicht untätig zusehen, wie ein weiteres Land von Christen gereinigt wird.